Ich möchte nur eines sagen Diese Verschiebung ist nicht als Schwäche des Parlaments aufzufassen, sondern als Stärke des Parlaments. Wir wissen, wir haben die Kraft, dass wir das neue europäische Finanzmarktaufsichtspaket alleine daran messen werden, dass es starke Kompetenzen auf europäischer Ebene enthält. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen.